Poštovana predsjedavajuća, prošle su tri godine od referenduma o Brexitu. Vjerujem da je većina u ovom Domu bila iznenađena rezultatom jer su željeli drugačiji rezultat. No, dogodila se podrška onima koji dugo vremena u Bruxellesu vide dežurnog krivca za domaće konflikte. Ali ni nakon tri godine od referenduma Ujedinjena Kraljevina nije spremna preuzeti odgovornost za Brexit ili odgovornost za odustajanje od istog. Pregovori su zaključeni, čestitke gospodinu Barnieru na obavljenom poslu, Europska unija je svoje pozicije utvrdila. S druge strane Kanala vladaju potpuno drugačije prilike, politički kaos i neizvjesnost, i to u zemlji koja je u velikoj mjeri udarila temelje parlamentarnom sustavu i demokratskom odlučivanju, u zemlji čiji je Parlament danas suspendiran. Danas je tamo teško razlikovati što je smislena strategija, a što tek politički blef u bijegu od odgovornosti.